Ja, predsednik, hvala lepa za besedo še enkrat. Poglejte, pač ta dvoličnost nekaterih danes, v tej dvorani pa v tudi, tam na odboru je resnično neverjetno. To me še danes večkrat preseneti. Govorite o tem nekateri, predvsem tam na oni strani, da proti kandidatki nimate nič, da pač ima dobre izkušnje, ampak pač jo ne boste podprli, ker jo pač ne boste podprli. Drugi govorite, da je treba začeti delati, črpati bolje. Ja, seveda se strinjam ne, ampak bi naredili vse, da bi celo zadevo sesuli. Ne, meni se to zdi resnično čudno, ne. In to, kar je, to, kar je doživela kandidatka na odboru, meni se zdi to, resnično nekorektno in pa nespoštljivo in ne pritiče neki, parlamentarni demokraciji, pa kljub temu je bila kandidatka vseeno, tisti čas na odboru, suverena, ne, in, tukaj govorite kaj vse kandidatka ni povedala, jaz sem si šel gor po blok, ker sem si ves čas tistih šestih ur pisal, kaj kandidatka odgovarjala. No, pa vam povem, kaj je odgovorila na nekaj vprašanj. Povedala je, da je Slovenijo treba gledati kot celoto, ne samo kot zahod na eni strani in kot vzhod na drugi strani, da bo zagotovila močnejšo koordinacijo med ministrstvi in med SVRK-om, da bodo za to ministrstva bolje sodelovala, da na vzhodu, kjer je črpanje slabše, bo zagotovila takojšno konkretno pomoč v tehnični obliki, da bo delala več, dela na terenu, da je pripravljena tudi poslušati predloge in dopušča možnost za dva operativna programa, da bo razmislila, ali je to izvedljivo in poslušala druge, da bo uredila ta sistem EMA, kaj mogoče še danes v celoti ne ne sodeluje, ne deluje, kar je pa v tej dobi digitalizacije, v kateri smo danes, resnično čudno, in da, jaz upam, da se bo, to čimprej uredilo. Naj vam še povem, kaj je, težava, ne, težava na ministrstvih je zapletena, so zapletena besedila javnih razpisov, tudi, pomanjkljivo določena navodila, prenizka kvaliteta prvostopenjske kontrole, preobsežno prvostopenjsko preverjanje, in to je kandidatka rekla, da bo izboljšala takoj, ko se, na ta položaj usede. Ne. In ni čisto vse odvisno, spoštovani, od hitrosti črpanja, jaz osebno mislim, da je ključna tudi kakovost programov, ta pa ni odvisna samo od, SVRK-ja, ampak tudi od deležnikov, in predvsem tistih, ki projekte pripravljajo, se pa strinjam, da je tem, treba dati tudi en vzvod oziroma pomoč, da so ti programi ustrezno, pripravljeni in potem tudi, financirani iz teh evropskih kohezijskih sredstev. in. Jaz bom kandidatko, tako kot sem jo na na odboru podprl, tudi danes na tej seji. Hvala.